Madame la Présidente, je vais essayer de répondre précisément et simplement à chacun et chacune d'entre vous. Tout d'abord, pour remercier Mme Gebhardt d'avoir rappelé le progrès qui a été fait sur le texte initial de la Commission, grâce au Parlement, en particulier pour la protection des consommateurs. Je veux d'ailleurs dire à Mme Gebhardt et à chacun d'entre vous que, s'agissant des services financiers, l'une de mes grandes priorités pour l'année qui commence en 2012 sera la protection des consommateurs. Vous le verrez dans la révision de la directive que M.

La protection des consommateurs sera une priorité. Puisque je parle de la protection des consommateurs et de l'information, je veux dire à M. Cutaş, M.

M. Padar a parlé du changement qu'effectivement c'est un changement, y compris culturel, que nous accélérons et que nous facilitons. Il faut donc informer un certain nombre de personnes et je pense pouvoir dire que les banques sont engagées dans ce travail d'information, y compris pour la sécurité des consommateurs.

Je veux également dire que je suis très attaché à la meilleure gouvernance du système SEPA, en particulier pour que les consommateurs y aient leur place, et ils connaissent ma préoccupation à ce sujet.

Vous savez, Madame in 't Veld, que la Commission avait souhaité aller plus vite et nous travaillons à trois, la Commission, le Parlement et le Conseil.

M. Giegold a rappelé que nous avions fixé une date butoir en 2014, comme

Je veux également dire

Cela me donne l'occasion de dire à Mme Ţicău que nous allons travailler sur des sujets extrêmement techniques qui concernent les consommateurs par internet pour la facturation électronique, la signature électronique, la sécurité des paiements.

M. Dalli et Mme Kroes, très précisément sur tous ces obstacles techniques pour favoriser le développement du e commerce. M. Chountis a fait une référence que je comprends à la situation grave et aux difficultés que vivent ses compatriotes grecs. Je ne vais pas, à ce stade, rentrer dans le débat d'aujourd'hui sur l'effort que nous devons tous faire pour redresser les choses. Je pense simplement, M. Chountis, que votre pays, que je connais bien et que je respecte, est un de ceux qui, dans l'Union, a le plus intérêt à une bonne intégration économique, à ce type de facilité pour les paiements. Votre pays a des bases et c'est pour cela qu'on doit avoir confiance dans sa capacité à sortir de ses difficultés par son propre effort et par l'effort de solidarité très important qui est conduit par tous les pays européens. Mais, quand on regarde les fondamentaux économiques de la Grèce, notamment en matière de développement touristique, d'accueil touristique, d'échanges, on voit bien que la Grèce est un des pays qui a le plus intérêt à une bonne intégration dans le marché unique.

M. Martin a évoqué un point qui est le remboursement des prélèvements automatiques ordinaires.

Pouvons nous faire plus, Monsieur Martin? C'est une question que je me suis engagé à examiner, comme vous l'avez souhaité, dans le cadre de la révision de la directive sur les paiements et sur ses conséquences.

Je pense pouvoir dire que nous avons présenté un texte qui présente une solution équilibrée, qui prévoit la suppression à terme de ces commissions qui ne sont pas favorables aux consommateurs, avec certains coûts cachés et avec un effet à la hausse sur les prix de détail des services, souvent payés par prélèvement je pense à l'eau et à l'électricité. Dans le même temps, Monsieur Gauzès, le texte reconnaît que l'interdiction de ces commissions multilatérales forfaitaires appliquées dans six États membres peut constituer un problème pour un certain nombre de banques qui en bénéficiaient jusqu'à présent. Voilà pourquoi nous avons prévu une période de transition vous l'avez d'ailleurs rappelé jusqu'en

Je veux rappeler que ce règlement va renforcer les droits des consommateurs pour leur permettre de plafonner le montant de chaque prélèvement automatique, d'en déterminer la périodicité et de bloquer tout prélèvement au bénéfice des personnes ou entreprises définies au préalable. En outre, le prestataire de services de paiement devra vérifier chaque prélèvement dès lors que le mandat correspondant ne prévoit pas un droit au remboursement. Ce que je viens de dire est un peu compliqué mais cela confirme, Monsieur Mölzer, la volonté de sécurisation

pays. Monsieur Stoyanov, comme je n'ai pas d'élément de réponse à votre question, je vous ferai une réponse écrite après avoir fait une enquête sur le point que vous avez

et M. Silvestris ont souligné les économies de ce projet pour les consommateurs et pour les entreprises et ils ont eu

euro. Ce projet concerne bien tous les paiements en euros au sein de l'Union européenne, pas seulement les pays qui font partie actuellement de la zone euro. Je voudrais conclure, Madame la Présidente, en évoquant le travail de Mme Essayah que je veux à nouveau remercier pour la qualité de son rapport.